Herr Präsident! Im aktuellen Krieg um Nagorny Karabach stehen sich zwei Prinzipien diametral gegenüber zum einen das Prinzip der territorialen Integrität, zum anderen das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker. Das große Versagen der internationalen Gemeinschaft liegt vor allem darin, dass sie es nach 28 Jahren Verhandlungen nicht vermocht hat, diesen grundsätzlichen Konflikt aufzulösen.

So wurden beide Kriegsparteien Armenien und Aserbaidschan gleichermaßen vor allem von Russland und Serbien bis an die Zähne bewaffnet. In diesem Sinne gibt es im Konflikt im Grunde nur Verlierer erstens die OSZE Minsk Group als Verhandler, zweitens die Zivilbevölkerung in Armenien, Nagorny Karabach und natürlich in Aserbaidschan selbst. Die einzige Gruppe, die aktuell von den Kriegshandlungen zu profitieren scheint, ist die der internationalen Militärbeobachter, schauen sie doch mit großem Interesse derzeit nach Nagorny Karabach, wo verschiedene Hochtechnologiewaffen teilweise zum ersten Mal im Einsatz sind. Diese neue Form der Kriegsführung mit Hilfe von bewaffneten Drohnen und anderen Präzisionswaffen heißt es, sei erst der Anfang einer technologisch weiterentwickelten Kriegsführung.

Erstens muss sie in den Verhandlungen auf Frankreich, Russland und die USA einwirken, dass sie sich nicht weiter einseitig auf die Seite der Armenier schlagen. Zweitens muss sie dafür sorgen, dass der NATO Partner Türkei nicht weiter Öl ins Feuer gießt. Drittens muss sie dafür sorgen, sich um die humanitäre Versorgung der zivilen Kriegsopfer zu kümmern. Ich denke, wir sollten nicht naiv sein, sondern unsere Rolle genau darin sehen, realistisch, klar und zielgerichtet auf unsere Partner einzuwirken.